Ziel dieser neuen Regelung ist es doch, dass die Arbeit von Europol effektiver gemacht wird.

Ich fürchte aber, dass es in einem Bereich auch misslingen wird, nämlich dort, wo es um die Datenverarbeitung zur Verbrechensbekämpfung geht, nämlich im Zusammenhang mit Änderungsantrag128, wo es konkret um den Datenabgleich geht. Wenn wir alles, was dort gewünscht wird von eher der linken Seite dieses Hauses, unterstützen würden, dann machen wir aus der Polizeiagentur Europol eine Agentur für Dokumentation.

Weil nämlich beim Datenabgleich mehrfach begründet werden muss, mehrfach dokumentiert werden muss, Konsultationen stattfinden, diese Konsultationen dann auch wieder dokumentiert werden müssen und dann auch noch der Datenschutzbeauftragte über all das zu informieren ist. Rechnet man 4000Fälle pro Monat und 15Minuten für einen Fall, dann braucht Europol 25Beamte mehr, nur um diese Bürokratie zu bewältigen.